Panie Przewodniczący! Sprawozdawczość, nowe normy, regulacje, biurokracja, więcej kontroli, nowe organy nadzoru, kary, utrudnienia, komplikacje, większa inwigilacja to wszystko znajdujemy w tym nowym sprawozdaniu o nadzorze rynku i harmonizacji produktów. Nie mam siły po raz kolejny tłumaczyć Państwu, dlaczego to jest zły pomysł, dlaczego to nie zadziała, więc pomyślałem, że poszukam jakichś pozytywów. Co dobrego można zrobić z tym sprawozdaniem?